Frau Präsidentin! Eine Zivilisation misst man nicht nur an ihrem technischen Fortschritt und Wohlstand, sondern zunehmend auch an der Achtung der Menschenwürde. Dieses Zitat stammt aus einer Sendung zum Thema Menschenrechte im 21. Jahrhundert und sollte uns eine Warnung sein. Die Glaubwürdigkeit der EU in diesem Bereich ist keine Selbstverständlichkeit, und gegen das Messen mit doppelten Standards ist auch unsere Politik nicht gefeit. Mit dem EAD hätten wir nun die Möglichkeit, den Worten, die wir spätestens jeden Donnerstagnachmittag verabschieden, auch Taten folgen zu lassen. Die Menschenrechte müssen in allen Bereichen der EU Außenpolitik ihren Niederschlag finden. Auch ich begrüße eine umfassende Überprüfung der Wirksamkeit aller EU Instrumente in diesem Bereich, denn ganz offensichtlich hapert es nicht am politischen Willen zu starken Einforderungen, sondern an ihrer Durchsetzung.